Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea raportului, deoarece securitatea energetică a Uniunii poate să fie asigurată și prin acțiuni inovatoare în acest domeniu. Avem nevoie de noi modele de producție și consum pentru a garanta o aprovizionare cu energie stabilă și sigură, care să fie accesibilă pentru toți cetățenii. Vă dau un exemplu care ar putea fi implementat în foarte multe state, inclusiv în România microhidrocentralele. Ele reprezintă o soluție inteligentă și ar putea contribui chiar la reducerea șomajului în anumite zone. E important de menționat faptul că sectorul energiei regenerabile a făcut față fără mari probleme crizei economice actuale, iar în unele state, cum este și România, s a dezvoltat considerabil în ultimii ani. Investițiile publice în sisteme energetice inteligente, inclusiv prin intermediul fondurilor structurale, reprezintă oportunități majore pentru țara mea.